Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Ratspräsidentschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir bestreiten keine Ermittlungen und keine Justizverfahren, aber ich habe zwei Fragen, und da bitte ich die Kommission und den Rat um Unterstützung. Erster Punkt ist Europäische Fördergelder dürfen keine oligarchischen Strukturen fördern, das heißt, wir müssen sowohl das Thema Interessenkonflikt, den Artikel 61, als auch eine ich nenne es jetzt mal so Antioligarchen Gesetzgebung innerhalb

Und das Zweite, was wir klären müssen, ist Wie viele europäische Fördermittel darf eine einzige Person innerhalb eines Jahres und innerhalb eines MFR erhalten?